Pane předsedající, vedeme tuto diskuzi, protože vidíme nárůst antisemitismu, rasismu a nenávistných projevů. My nechceme další eskalace, protože víme, že mohou vést k politickému zneužití, tak jako v minulosti vedly k diktaturám.

Jak se bránit těmto projevům nenávisti, ať už je to rasistická, antisemitská či jen obyčejná lidská nenávist, která je proti lidské důstojnosti? Především je potřeba znalost historie a také vzdělávání a já doporučuji etické vzdělávání, etickou výchovu. Netolerance a netolerovat ve veřejném prostoru tyto projevy. O mnoha nástrojích zde hovořila paní místopředsedkyně Komise.